Bienheureux article

Et, en même temps, permettez moi de faire une réflexion.

apprentissages par les administrations nationales pour lancer les programmes.

Ceci a pour conséquence, notamment, que l'actuel Parlement n'a rien à dire sur le contenu des programmes qui ont été décidés par le Parlement antérieur.

Il faut que cela change. On ne peut pas continuer ainsi parce que c'est une mauvaise manière de gérer et c'est une marque de non respect de la démocratie qui fonde la légitimité du Parlement européen.